Señor presidente, ha hecho falta una crisis como esta para que la Unión Europea empiece a tomar decisiones que hace demasiado tiempo que se estaban esperando —treinta y dos años desde la última modificación del sistema de recursos propios—.

Necesitamos más y mejores recursos propios por muchas razones. De entrada, para devolver el dinero del instrumento de recuperación. La alternativa sería aumentar las contribuciones nacionales, complicando aún más la discusión sobre donantes y receptores netos, o reducir el presupuesto de la Unión, es decir, menos Europa inaceptable. Necesitamos más recursos propios urgentemente para dotar a la Unión, por tanto, de mayor autonomía financiera respecto de los Estados miembros, pero también para luchar contra el cambio climático, a favor de la armonización y la justicia fiscal o a favor de la estabilidad financiera. Así, la propuesta del Consejo de julio no es suficiente.

no basta hablar del carbon border tax de la tasa digital o de los derechos de emisión como una posibilidad son una necesidad imperiosa. Y, tal y como propone este Parlamento, necesitamos también la tasa sobre transacciones financieras. Necesitamos, en fin —y concluyo—, empezar a construir un verdadero sistema tributario europeo.